Hvala za besedo. Spoštovana predsedujoča, lep pozdrav predsedniku, ministrski ekipi, kolegicam in kolegom! Veliko je bilo povedanega in težko je še karkoli dodati, vendar bi rad opozoril na nekatere razprave, ki ste jih imeli predvsem s strani koalicije. Govorili ste, da je ustavna obtožba v tem primeru nekaj posebnega in je to samo v Sloveniji, in da v tujini se tega ne uporablja. Zdaj, v drugih primerih se ne ozirate toliko na tujino. Recimo, takrat ko govorimo o drugih anomalijah, recimo o bančnem sistemu pri drugih področjih, kjer se dogajajo podobne stvari, ki so v tujini zelo hitro rešljive, pri nas ne postavljate tega vzorca in ne pokažete, da je v tujini neka stvar boljša kot pri nas. Se pravi, takrat ko vam odgovarja, dajete neki zgled, v drugih primerih, ko vam to seveda ne odgovarja, pa govorite o tem, da smo mi v nekem trenutku na neki način drugačni, kot je Evropska unija oziroma kot so neke primerljive države. Očitno pač druge države spoštujejo zakone in ustavo in zato se pri njih take stvari ne dogajajo. Dejstvo je, da je ustavna obtožba v naših razmerah res inštrument, predvsem opozicije, vendar tako kot je bilo že povedano, če bi opozicija imela zadosti glasov, bi zakon sprejela in zato v teh, takih primerih je dejstvo, da mora koalicija poskrbeti, da se tako zakon kot ustava spoštuje in sprejme primerna regulativa. Mi lahko na neki način na to samo opozarjamo, vendar glede na to, da na pet opozoril in pet zaobljub s strani koalicije in, bi rekel ministrske ekipe, ki je praktično v veliki meri enaka, ni prišlo do uresničitve, je na neki način logično, da se uporabi tudi tisti inštrument, ki je še na voljo, in s tem opozori ne nazadnje vse državljane na to kršitev, po drugi strani pa verjetno tudi kakšno javnost, ki to spremlja iz tujine in zato tudi razumem bolečino predsednika vlade, ki je v uvodnem nagovoru precej stvari zelo žolčno izpostavil in se spustil celo v neki politični obračun z nami, čeprav ne vem, kje je našel vse te, bi rekel, izkaznice zveze komunistov, ker po moje, vsaj moje pa od moje kolegice Eve je težko kje našel, tako da jaz se tam noter ne prepoznam in, tudi nisem pričakoval od, premierja, da se bo spustil na ta nivo, kajti njegovi nastopi do sedaj so se nekako uravnotežili in je bil vedno osredotočen na problem, ki ga mora rešiti, v tem primeru pa se je spustil na politično obračunavanje. Zdaj razumem, da to koalicija lahko počne, kajti to je ne nazadnje tudi stvar parlamenta, da se opozori tudi na kakšne politične razlike med nami ali pa poglede, vendar predsednik vlade se je do zdaj izpostavljal in postavljal na nivo, da je nevtralen, da poskuša v tej državi stvari reševati, da spoštuje zakone, da se trudi, da se stvari uredijo, v tem primeru pa poskuša z nami obračunavati na politični ravni. Tako da če bo našel knjižico, bi se priporočil, jaz bi jo tudi rad videl. Zdaj, dejstvo je, da problem ni v opoziciji, Opozicija je pač dolžna opozarjati na ta dejstva, ki so v tem prostoru. In dejstvo je, da ta ustavna odločba ni bila odpravljena. Še posebej pa bode v oči zato, ker je večina ministrov iz reciklirane vlade obljubljala, da se bo to uredilo, enako pa tudi seveda sedanji premier, ki je v tako predvolilnih kot tudi povolilnih nastopih v medijih vedno govoril o tem, da je potrebno zakonodajo spoštovati, da ustava je na prvem mestu in da tudi ustavne odločbe je treba v čim krajšem času odpraviti. In tako kot mi večkrat opozarjamo, treba je narediti prvi korak. In glede na to, da je bila ponujena priložnost, pa jo je predsednik zavrnil, nam ni preostalo drugega, kot da gremo v naslednji korak. Še bolj je to utemeljeno, ker v tem sklicu parlamenta ni tako močne koalicijske stranke, kot je bila v preteklem mandatu SMC, ki bi lahko zelo enostavno zadevo rešila, pa jo ni. In, teh, bi rekel, prelomljenih obljub je bilo dejansko preveč. In vse ostalo izpostavljanje glede tehničnih rešitev in vse to, kar ste vsi zagovarjali in tudi primerjali obe ustavni odločbi, ki ni, ki ne govorita o isti materiji, je brezpredmetno. Današnja ustavna obtožba je namenjena temu, da se dejansko opozori vlado in koalicijo, da je potrebno pač ustavne odločbe uresničiti in to v enaki meri vse, ne pa samo tiste, ki nekomu odgovarjajo. In glavno vprašanje za nas danes je, zakaj se te odločitve ustavnega sodišča ne upoštevajo oziroma ne spoštujejo. Zakaj se na neki način še vedno diskriminira otroke v privatnih šolah in zakaj niso prioriteta vse ustavne odločbe, ki so na mizi in ki jih ima vlada, pa tudi koalicija za razrešiti. Zadnjič smo bili na posvetu pri predsedniku države, ki je v primeru ustavne odločbe, ki govori o okrajih, ves čas, bi rekel, poskušal na nas vplivati v smislu, da bo rok dve leti zelo zelo hitro potekel in da v bistvu bo težava takrat, ko bo potrebno razpisati nove volitve, ali bodo predčasne ali bodo redne. In če to ne bo urejeno, bo nekdo lahko izpodbijal legitimnost naslednjih volitev, kar je ustavna odločba na to napotila. To je bila razlaga, ki jo noben od koalicijskih, bi rekel, prisotnih ni, bi rekel, demantiral oziroma s tem ni polemiziral. Zdaj v tem primeru gre za enako zadevo, kjer se dogaja že leta in leta pot prejšnjo vlado, da vsakič, ko pride do razpisa, v naslednjem letu bi nekdo šolskem lahko to zadevo izpodbijal in dejansko so jo ti starši tudi v tej smeri izpodbijali in tudi dobili, bi rekel, na ustavnem sodišču. Tako da naša pričakovanja so bila dejansko, tako kot je bilo že povedano, da bomo s tem inštrumentom dejansko poskrbeli za to, da se ministri odločijo, da tudi pri tej ustavni odločbi je potrebno stvari premakniti, da dajo v proceduro zakon, s tam bi dejansko lahko zamrznili to ustavno obtožbo, vendar se to ni zgodilo. In tudi glede na vse razprave, ki so bile v preteklosti, takrat ko je bila ta tema na mizi, nas ne navdajajo s tam, da se bo ta problem v zelo kratkem času razrešil. Glede na to, da nikoli do zdaj pač ustavna obtožba ni dobila večine, verjetno tudi v tem trenutku je to utopično verjeti, da bo kdo se premislil. Vendar opozorili smo na problem. Mislim, da je tudi glede na reakcije nekaterih koalicijski poslancev, predvsem pa predsednika vlade ta zadeva sigurno problematična za vlado in se tega zavedajo in verjamem, da bo to vseeno koristilo v smeri, da se v zelo kratkem času pripravi ta predlog zakona, ki bo to neustavnost, ki jo imamo že dolgo časa na mizi, dejansko odpravil.